Bei der Umsetzung der Maßnahmen stehen die Grundrechte oft zu wenig im Vordergrund und werden viel zu oft dem Prinzip einer scheinbaren Sicherheit geopfert.

Wir warten auch immer noch auf die Evaluierung der einschlägigen Rechtsvorschriften, die das Europäische Parlament am 25. November 2009 beschlossen hat.